Herr Präsident!

Die beiden Tatbestände haben nichts miteinander zu tun, und deswegen gibt es auch überhaupt keinen Anlass, die Abstimmung zu vertagen.